Après les crises financières et économiques, je devrais dire humaines, après le Brexit, l'heure n'est plus aux tergiversations, mais à l'action. Les citoyens n'en peuvent plus des déclarations qui ne sont pas suivies d'effets.

L'Europe ne pourra pas agir efficacement si on ne lui en donne pas les moyens. Partout en Europe, le nationalisme et l'extrême droite prospèrent sur cette misère. L'Europe risque de mourir de cette mascarade.

Nous demandons des moyens additionnels pour toute nouvelle politique. Dans ce rapport, après avoir rappelé les priorités politiques affichées par l'Union, le Parlement européen a l'honnêteté d'exiger la garantie que tous les paiements soient effectués en temps et en heure, et que de nouvelles ressources propres viennent alimenter ce budget. Les socialistes et démocrates seront particulièrement vigilants pour mobiliser tous les moyens disponibles au service de la lutte contre le chômage des jeunes, les investissements d'avenir pour des emplois de qualité et la sécurité de nos concitoyens.